Nem véletlen ez a helyzet, hiszen a magyar kormány azért, hogy megpróbálja bebizonyítani, hogy az általa tervezett paksi atomerőmű bővítés rentábilis lehet, mindenáron vissza akarja szorítani a megújuló energiák elterjedését Magyarországon. Így volt lehetséges az a világon egyedülálló dolog, hogy különadót vetettek ki a napelemekre, és így történhetett meg szintén az az egyedülálló dolog, hogy a közelmúltban tulajdonképpen betiltották a szélerőműveket Magyarországon. Amire nagy szükség már nem volt, hiszen az elmúlt tíz évben egyetlenegy szélerőmű sem épülhetett az országban. Az ok egyszerű így próbálják meg rentábilissá tenni a paksi atomerőmű bővítését. De valamennyien tudjuk, hogy ennek a vége Európa legdrágább áramára és hatalmas építési korrupció lesz, ezért mindent meg kell tennünk a paksi atomerőmű bővítése ellen.